Hoy, que el egoísmo se erige casi como valor o —diría— como contravalor máximo, creo que este Parlamento y la Unión Europea tienen que prestar tributo de admiración, de reconocimiento y de respeto por todos aquellos que entregan su vida por defender los valores que inspiran a la Unión Europea. Créame, señor Presidente, que me pesa volver a participar en un debate sobre la situación en Siria.

y la comunidad internacional bloqueada por el veto chino y el ruso en el Consejo de Seguridad. El otro día, el Grupo ALDE invitó al Comandante en Jefe de las fuerzas de oposición siria, quien dijo que, si dispusieran de los medios necesarios, podrían resolver la crisis y el problema en un mes.

Creo, señor Presidente, que hay una serie de preguntas que se imponen ¿cuáles serían los términos de ese posible acuerdo político? ¿Qué pasa con el derecho y la responsabilidad de proteger?